Gospodine predsjedniče, želim odmah na početku naglasiti da smo svi ravnopravni.

Ali onda nam se nešto dogodi, pa više nismo slobodni i nismo više ravnopravni.

A danas mi ovdje stvaramo razliku između muškarca i žene. To zaista nema nikakvog smisla. Zato vas pozivam da podržite ovo izvješće, jer sam duboko uvjeren da jedino naša ravnopravnost, rodna i bilo kakva druga ima smisla za vrijeme našeg života.